Postavil vprašanje ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravku Počivalšku, izvolite. Ja, predsedujoči, hvala lepa za besedo. spoštovani minister. Adria Airways je leta dva šestnajst prišla v last investicijskega sklada štiriK. Ta je ob prevzemu podjetja na slabi finančni kondiciji navajal velike načrte in vlaganja v to podjetje. Danes, tri leta kasneje, smo lahko upravičeno zaskrbljeni zaradi njihovega neuresničevanja. Vrstijo se namreč novice o zamudah, združevanjih in odpovedih letal ter nezadovoljstvu uporabnikov in potnikov. Temu se v zadnjem času pridružujejo še informacije o poslovnih težavah podjetja, ki bi lahko ogrozile celo njegov obstoj . Pri tem ni nepomembno, da sedanji lastnik Adrie Airways ne slovi po oklevanju, če je potrebno likvidirati podjetje, ki po njegovem mnenju ne prinaša zadostnega dobička. Še več. Obstajajo celo utemeljeni sumi o namenskem izčrpavanju podjetja , s katerim si lastniki podjetja manejo roke , medtem ko se vsota neplačanih računov veča iz dneva v dan . S tem so seveda ogrožene linije, ki jih upravlja Adria Airways, še najpomembnejša pa je usoda približno petsto visoko kvalificiranih zaposlenih . Zavedam se, da sicer Adria zdaj ni več v lasti države, da je zasebno podjetje. Toda ugled njene blagovne znamke podjetja in storitev je še vedno tesno povezan z ugledom Slovenije kot države, kot turistične in potovalne destinacije. Medijske objave o odpovedih letal in nezadovoljstvo potnikov k temu ugledu nikakor ne prispevajo . Adria Airways je po mojem vedenju še vedno izvajalec letalskih prevozov za službe javne uprave, poleg tega pa upravlja z linijami, ki so velikega pomena za povezanost Slovenije z mednarodnimi prometnimi vozlišči. Že nezadovolsto uporabnikov, kaj šele poslovna ogroženost podjetja, takoj pomeni tudi precejšne tveganje in škodo za Republiko Slovenijo. Zato vas, spoštovani minister, sprašujem sledeče: Ali in kako boste ukrepali, da bi zavarovali obstoj in kakovostno delovanje nacionalnega letalskega prevoznika, katerega delovanje je tesno povezano z ugledom in gospodarskim položajem države ? posebej me zanima, kaj boste storili za zavarovanje delovnih mest. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor, izvolite.